Niestety dzisiaj, przyjmując do wiadomości wyniki tych wyborów, nie jesteśmy w stanie niestety nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy są one prawdziwe. To jest jeden z zasadniczych problemów, jeśli chodzi o ten skądinąd bardzo ważny z naszego punktu widzenia kraj. Ale są też problemy, które w istocie są problemami ważniejszymi. To masowe gwałty, do których dochodzi w Republice Konga i do których dochodzi, jak słyszymy i są to wiarygodne informacje z udziałem kongijskiej armii. Tak więc wydaje się, iż ta rezolucja była rezolucją potrzebną. Myślę, że także oczekiwaną przez bardzo wielu ludzi w Kongu, którzy pragną, aby ten kraj podążał demokratyczną drogą, tak jak na to zasługuje, tak jak na to zasługują po prostu wszystkie kraje na świecie.